Die Europäische Union arbeitet im Kampf gegen den Terror eng mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Dabei messen wir trotzdem und gerade dem Schutz der Menschenrechte auch bei der Terrorbekämpfung höchste Bedeutung bei.

Die Vereinbarung sieht vor, dass alle Gerichtsverfahren gegen Terrorverdächtige in einem rechtlichen Rahmen stattfinden, der die Achtung der einschlägigen Verfahrensrechte sicherstellt und ein faires, so weit wie möglich öffentliches und effizientes Verfahrens garantiert. Bereits seit mehreren Jahren fordert die Europäische Union die Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay. Wir halten eine längere Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.

Wir haben mit den USA einen gemeinsamen Rahmen vereinbart, der die Grundlage für die Freilassung und die Aufnahme einiger ehemaliger Gefangener in den EU Mitgliedstaaten bildet. Wir sind weiterhin bereit, bei weiteren Maßnahmen zur Schließung des Gefangenenlagers eng mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten.

Die Europäische Union und unsere Mitgliedstaaten lehnen die Todesstrafe unter allen Umständen entschieden ab. Diesen Standpunkt vertreten wir im Rahmen unserer Beziehungen zu allen Ländern der Welt. Gemäß den EU Leitlinien zur Todesstrafe drängen wir die Vereinigten Staaten nachdrücklich zur Abschaffung der Todesstrafe auf gesamtstaatlicher Ebene wie auf der Ebene der US Bundesstaaten und fordern in einzelnen Fällen eine Begnadigung. Wir sind daher besorgt über jeden Gefangenen, dem die Todesstrafe drohen könnte. Wir gehen davon aus, dass die US Behörden bislang noch nicht entschieden haben, ob Muhammed al Nashiri und die fünf der Komplizenschaft bei den Terroranschlägen von vor 10 Jahren angeklagten Personen vom Gericht zum Tode verurteilt werden können.